Señor Presidente, Comisario Andor, necesitamos la integración laboral de los jóvenes, pero necesitamos criterios claros y evitar fraudes para aplicar los fondos europeos incrementar la colaboración pública o privada compartir buenas prácticas, porque no podemos defraudar a los jóvenes y porque nuestra economía y competitividad necesitan su talento. Son fuente de excelencia e innovación para nuestro crecimiento. Son los Estados los que deben plantear los planes. Usted ha hablado de diecinueve Estados que los han planteado. Me gustaría preguntarles qué valoración hacen de los planes que se han presentado y qué pasa con los ocho que todavía no han reaccionado de manera inmediata. ¿Incluyen estos planes a las regiones? Porque Euskadi tiene unos jóvenes con una formación muy cualificada y tiene necesidades distintas a otras regiones españolas. ¿Ha presentado el Estado español su plan? Y me gustaría preguntarle en el marco de calidad, una gran decepción. Los Estados se están oponiendo, como usted ha dicho. ¿Cuáles son los argumentos para que los Estados se opongan al marco de calidad que necesitamos si de verdad creemos en los jóvenes? Usted nos ha pedido ayuda.